Die Leitidee in der Finanzaufsicht ist, dass große europäische Akteure unter gemeinsame Aufsicht kommen, während kleinere Akteure nach wie vor nach dem Subsidiaritätsprinzip national beaufsichtigt werden. Was wir hier sehen, ist Im FinTech Bereich ist mit Wirecard in Deutschland ein großes Unternehmen entstanden, das europaweite Bedeutung hatte, aber vom deutschen Finanzaufseher nicht ordentlich beaufsichtigt wurde und auch von den anderen Behörden nicht ordentlich beaufsichtigt wurde. Was man daraus lernen müsste, ist doch, dass dieses Prinzip, dass große Akteure im Binnenmarkt national beaufsichtigt werden, überwunden werden muss im Sinne einer echten, funktionierenden Kapitalmarktunion. Was ich hier leider gehört habe wieder die Warnung der deutschen Ratspräsidentschaft vor einem angeblichen Allheilmittel zusätzlicher europäischer Kompetenzen ist doch nachgerade ein Anachronismus nach diesem Skandal. Denn was wir gesehen haben, ist, dass nicht nur in der Presse, sondern auch im Rat der Aufseher der Finanzaufsichtsbehörden vor dem Wirecard Skandal gewarnt worden ist. Die BaFin hat dort hinter verschlossenen Türen alles weggewischt und gesagt Bei uns ist alles in Ordnung. Deshalb lassen Sie uns hier die Konsequenzen ziehen! An die Bundesregierung als Ratspräsident Ich hoffe da auf Ihre Unterstützung für eine gestärkte europäische Finanzaufsicht, die für alle großen Akteure tatsächlich verantwortlich ist, damit wir hier den ökonomischen Nationalismus überwinden.